Așa după cum știți, România cunoaște în această perioadă o criză politică fără precedent, care se adaugă la criza economică și socială. În aceste zile se pregătește o mare fraudă electorală. E vorba de alegerile pentru funcția de președinte al României, care urmează să se desfășoare la 22 noiembrie. Toate alegerile din România au fost fraudate, dar jaful care se pune la cale acum e inimaginabil. Eu nu acuz pe nimeni, dar au fost create și perfecționate mecanisme ale fraudei absolut scandaloase sondaje de opinie mincinoase, turism electoral, liste suplimentare, voturi anulate ale oamenilor vii și voturi valabile ale morților, imense sume de bani și produse pentru mituirea cetățenilor săraci, convingerea părinților prin mituirea copiilor din școli, frauda pe calculator și multe alte ilegalități. Salvați România!

Instituțiile Consiliului Europei și în primul rând Parlamentul European au datoria morală să ajute o țară membră să nu iasă de pe orbita civilizației. Nu lăsați mafia din Balcani să dinamiteze proiectul generos al Uniunii Europene.